Was machen Sie nur hier? Sie machen das Leben für Leute, die die europäischen Ideale teilen, aber aus grundsätzlicher Überzeugung keiner politischen Gruppe angehören wollen, vollkommen unnötigerweise schwierig und schießen sich damit ein Eigentor. Worauf beziehe ich mich? Auf Artikel 192 Absatz 1, wo in einer Husch Husch Aktion das haben viele nicht bemerkt durchgesetzt wurde, dass die Fraktionen einen Koordinator bestimmen können. Früher gab es dazu immer den Zusatz, Herr Präsident Analog gilt das auch für die Fraktionslosen. Das wurde jetzt nicht mehr dazu interpretiert. Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben.

Bitte lesen Sie diesen Brief noch einmal! Verstehen Sie bitte, dass Sie im Augenblick dabei sind, ein Parlament, das ich im Prinzip unterstütze, zu einem Zweiklassen Parlament absinken zu lassen. Bei Ihrer persönlichen Geschichte wie können Sie das nur machen? Weil wir als Fraktionslose nicht die Möglichkeit haben, die relevanten Informationen tatsächlich zeitgerecht zu bekommen und bei der Entscheidung über Berichte und Ähnliches aktiv teilnehmen zu können. Dahingehend gehört die Geschäftsordnung geändert! Außerdem möchte ich gerne wissen, warum Herr Corbett, der, genau weil er solche Dinge macht, von Rechtsradikalen rausgewählt wurde, heute Abend im Plenum quasi als Supervisor sitzen kann. Das ist ein Zweiklassen Parlament. Wir werden klagen müssen, aber ich würde gerne diese Klage vermeiden.